Rozvojová země, ve které rozhodující většina obyvatel žila z naturálního zemědělství, v tomto období dobíhá jinde dlouhodobě nevídaným tempem ekonomického rozvoje své staleté zpoždění proti vyspělým státům světa. Někteří státníci a političtí komentátoři zapomínají, že se stále jedná o rozvojovou zemi, ve které cca 70 obyvatel dnes živí své rodiny naturálním zemědělstvím, tedy pokud se urodí, rodina se nají, pokud ne, znamená to hlad.

Jedině pokud budeme mít tuto základní věc stále na mysli, budeme schopni při summitu dosahovat oboustranně výhodných dohod, aniž bychom se pouštěli na tenký led předbíhání historie, neřku li tlačili partnery do velkého skoku v některé z projednávaných oblastí. V takovém případě totiž bude čínská strana velmi málo ochotna na tlak ze strany EU přistoupit.